Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je souhaite également remercier le rapporteur pour son excellent travail. Les restructurations de plus en plus nombreuses en Europe doivent s'inscrire dans une stratégie à long terme afin de pouvoir non seulement être réussies au niveau économique, mais, surtout, considérées comme responsables au niveau social. C'est pourquoi il est nécessaire d'améliorer en permanence les qualifications afin de permettre une plus grande mobilité interne et externe des travailleurs. Ces recommandations s'inscrivent dans une démarche socialement responsable à laquelle il est temps que toutes les entreprises, grandes ou petites, souscrivent. Préparer de façon anticipée les restructurations, offrir des formations continues, associer les travailleurs aux décisions sont des démarches souhaitées non seulement par les travailleurs, mais aussi par les consommateurs, qui sont attentifs aux efforts sociaux faits par les entreprises.

À l'heure actuelle, tout le monde convient que le marché du travail doit être plus flexible afin de pouvoir s'adapter aux contraintes économiques européennes et mondiales, mais cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Si les restructurations sont inéluctables, les obligations d'anticipation de formation et d'information, elles, sont indispensables.